Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'euro è morto, i numeri lo dicono, l'euro è rischia di uccidere anche l'Europa che è nata con una bellissima idea! Se ci sono gli euroscettici evidentemente è perché la crisi, le tasse, i suicidi, la disoccupazione, la fame, in questi 15 anni sono aumentate, quindi mi dispiace che il Presidente Barroso non abbia tempo per ascoltare anche qualche critica. Probabilmente a Bruxelles c'è qualcuno che difende gli interessi delle banche, delle multinazionali, si parla di risparmio energetico, si parla di rilancio aziendale, quando non siamo in grado neanche di difendere le nostre aziende. L'India, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone hanno il made in per difendere le loro imprese, il loro commercio, la loro industria, noi neanche quello! E quindi, nel nome della difesa di un morto che cammina che è l'euro, stiamo discutendo del nulla massacrando migliaia di imprese e dimezzando il valore reale degli stipendi, dei salari e dei nostri immobili. Quindi l'unica cosa da fare è prenderne atto e se non volete che con l'euro muoia anche l'Europa ricostruire tutto daccapo, altrimenti sono solo parole al vento.